virðulegi forseti ég vil

komist hér á dagskrá með afbrigðum en hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum númer eitt hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með síðari breytingum í fyrsta lagi er lagt til í fjórðu fimmtu sjöttu sjöundu og tíundu grein frumvarpsins að hugtakanotkun um endurskoðun verði færð til samræmis við notkun hugtaka í löggjöf á fjármálamarkaði en þar er hugtakið innri endurskoðun

í öðru lagi eru lagðar til þær breytingar í öðrum og fjórtándu greinar frumvarpsins er lúta að starfsendurhæfingunni annars vegar er lagt til að lífeyrissjóði verði veitt heimild til að skilyrða greiðslu örorkulífeyris við að sjóðfélagi fari í endurhæfingu enda liggi fyrir álit trúnaðarlæknis sjóðsins samsvarandi ákvæði er að finna í lögum númer eitt nítján hundruð níutíu og sjö um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins

starfsendurhæfingarsjóða þar sem meðal annars er mælt fyrir um rétt þeirra sem þiggja örorkulífeyri frá lífeyrissjóðunum til starfsendurhæfingar á vegum starfsendurhæfingarsjóða hins vegar er lagt til að framlag lífeyrissjóða til starfsendurhæfingar samkvæmt sjöttu grein laga númer sextíu tvö þúsund og tólf um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi endurhæfingarsjóða verði ekki núvirt við tryggingafræðilega athugun á fjárhag sjóðanna fyrr en niðurstöður þeirrar heildarúttektar á þjónustu sjóðanna sem mælt er fyrir í annarri málsgrein bráðabirgðaákvæði tvö í lögum númer sextíu tvö þúsund og tólf um atvinnutengda endurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða liggja fyrir en frestur til að framkvæma úttektina var framkvæmdur í tvö ár í meðförum alþingis í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á ákvæði til bráðabirgða sex í lögunum fyrri breytingin er til að taka af allan vafa um vægi eldra ákvæðis til bráðabirgða sex með vísan til fimm ára reglunnar í öðrum málslið annarrar málsgreinar þrítugasta og níundu grein laganna með síðari breytingunni er lagt til að lífeyrissjóði verði heimilt að hafa meira en tíu prósent mun á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga samfellt í sex ár frá og með árinu tvö þúsund og átta að öðrum kosti þarf stjórn l s r að hækka framlag launagreiðenda fyrir hinn fyrsta október næstkomandi með frestuninni gefst meiri tími til að ljúka tillögum um eitt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn sem nefnd stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins hefur unnið að á undanförnum missirum og til að vinna að varanlegri úrlausn á stöðu a deildar l s r í heildstæðu samhengi við lífeyrisréttindi og kjaramál á vinnumarkaði í tengslum við fjárhagsvanda a og b deilda l s r hefur verið starfandi starfshópur sem í eiga sæti auk fulltrúa fjármála og efnahagsráðherra fulltrúar b h m b s r b k í og sambands sveitarfélaga hlutverk starfshópsins er að fara yfir stöðu sjóðanna og koma með tillögur að framtíðarlausn starf nefndarinnar og starfshópsins er vel á veg komið nokkur atriði eru þó enn óútkljáð og því er lagt til að aðilum verði veittur aukinn

í fjórða lagi eru lagðar til tvær breytingar að fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða í áttundu og þrettándu grein frumvarpsins annars vegar er lagt til að heimildir lífeyrissjóða til að eiga allt að tuttugu prósent hlutafé í samlagshlutafélögum verði framlengd um eitt ár eða til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fjórtán til að auðvelda lífeyrissjóðunum að standa að slíkum félögum hins vegar er lagt til að mælt verði fyrir um að greiði launaþegi inn á skuldbindingu sína við lífeyrissjóð sem nýtur bakábyrgðar ríkis eða sveitarfélaga með óskráðum skuldabréfum verði sjóðnum heimilt að eiga slík skuldabréf óháð fjárfestingartakmörkunum þrítugustu og sjöttu greinar laganna er breytingunni ætlað að greiða fyrir samningum á milli lífeyrissjóða sem njóta bakábyrgðar ríkis eða sveitarfélaga og launagreiðenda sem tryggðu starfsmenn í sjóðunum og ábyrgjast greiðslur til þeirra úr sjóðnum ákvæðið sem hér er lagt til hefur ekki áhrif á stöðu bakábyrgðaraðila að auki eru lagðar til í frumvarpinu smávægilegar breytingar sem varða meðal annars reglugerðarheimildir tilkynningar á fresti ég vil segja í tilefni af þeirri umræðu sem hér átti sér stað um atkvæðagreiðslu sem fór fram um það hvort málið kæmi hér á dagskrá að ég hef fullan skilning á því að þyki nefndarmönnum í efnahags og viðskiptanefnd sem ég legg til að málinu verði vísað til þyki mönnum það á þessum stubbi sem við erum hér á í septembermánuði undir lok þings sem uppi eru of mörg álitamál í þessu máli til að það fáist afgreitt í heild sinni þá geri ég að sjálfsögðu engar athugasemdir við það enda augljóst að mál þetta er lagt fram er einungis lifa örfáir dagar eftir af þinginu mér þykir hins vegar mikilvægt að vekja athygli á því að það skiptir verulega miklu máli að þau atriði sem þó getur tekist sátt um fáist afgreidd þar nefni ég í fyrsta lagi framlengingu á heimild til að hafa meira en tíu prósent mun á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga sem ég hef áður rakið ég get einnig sagt fyrir mitt leyti að aðrar breytingar sem ef til vill mætti kalla tæknilegar eins og hlýt að líta svo á að það ætti ekki að vefjast mjög fyrir mönnum enda komu ekki fram einhver ný sjónarmið

öðrum atriðum sé hvað sem líður endanlegri afgreiðslu frumvarpsins eins og það er hér lagt fyrir mikilvægt að málið hafi þá komið fram og þessar fyrirætlanir séu þá orðnar ljósar þinginu og þeim sem málið varðar og það mun þá ef til þess kemur

mér finnst ástæða til að ítreka að það hefur verið ágætur gangur í þeirri vinnu að á lífeyrissjóðakerfinu þess vegna legg ég afar mikla áherslu á að því starfi verið gefinn tími og svigrúm til að útkljá það sem út af stendur hér er ekki um lítið mál að ræða fyrir ríkissjóð og alla sem að málinu koma til lengri tíma litið þetta skiptir einnig máli í tengslum við þær kjaraviðræður sem eru fram undan það mætti þess vegna með réttum hætti kalla það meginefni frumvarpsins að gera þá breytingu ég vil síðan segja með heimild lífeyrissjóða að að fara með allt að tuttugu prósent hlutafé í samlagshlutafélögum þar tel ég að sú tímabundna heimild sem veitt var fyrir fáum árum í kjölfar hrunsins hafi átt að koma til endurskoðunar á þessum tíma með hliðsjón af ástandinu á mörkuðum og möguleikum lífeyrissjóðanna til að draga á þessum tímapunkti aftur úr hlutdeild sinni í samlagsfélögum ég met stöðuna þannig eins og sakir standa að það sé nauðsynlegt að framlengja þessa heimild auðvitað getur nefndin tekið það til sérstakrar skoðunar en með því að láta heimildarákvæðið falla aftur í fyrri

þá tel ég að það væri þrengt að lífeyrissjóðunum varðandi fjárfestingarheimildir þeirra sem þó eru hvergi nærri fullnægjandi eins og fjárfestingarumhverfið er á íslandi í dag virðulegi forseti ég ítreka að ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu